Het blijkt ook weer vanavond dat tol een gevoelig onderwerp is.

Het is al gezegd, de gebruiker betaalt en de vervuiler betaalt.

In dat opzicht is de start van de Duitse toldiscussie niet juist. Wij van de PPE bestrijden het heffen van tol niet, net zoals wij in Nederland geen tol willen, dat moet duidelijk zijn.

En dan tot slot, het uitblijven van één Europees tolsysteem zal leiden tot meer nationale systemen en dat is funest.